Domnule Președinte, stimați colegi, acest mandat europarlamentar a fost marcat de criza economică și implicațiile sale sociale și politice. Milioane de cetățeni și au pierdut locurile de muncă, iar sărăcia și lipsa de perspectivă au alimentat tendințele extremiste. În acest prim mandat complet pentru reprezentanții României și Bulgariei, m am străduit să determin forurile europene și unele state membre să renunțe la măsurile discriminatorii care împiedică integrarea deplină a noilor state aderente. Am reușit în privința eliminării barierelor pe piața muncii, dar ne confruntăm cu un curent xenofob, care îi folosește pe români drept țapi ispășitori ai problemelor lor interne. Este injust și periculos, la fel cum sunt și blocarea aderării României la spațiul Schengen, tratamentul aplicat romilor și lipsa de solidaritate în materie de vize externe. Mulțumesc tuturor colegilor cu care am colaborat pentru apărarea proiectului european și a libertăților fundamentale ale cetățenilor și sper că acest for va rămâne un vector al integrării europene și al combaterii oricăror forme de discriminare.